Denk aan de assistentie van Engeland en Frankrijk aan de Amerikaanse vloot, alle oorlogsretoriek en provocaties van Iraanse zijde ten spijt. Deze transatlantische stellingname ondersteunt ook het inspectieregime van de internationale atoomgemeenschap.